Ich danke auch der Frau Kommissarin, die auf einige dieser Mängel hingewiesen hat. Nicht alles, was sich hier einige Kolleginnen oder Kollegen im Hause wünschen, dient tatsächlich der Polizeiarbeit und der Sicherheit in Europa.